Madame la Présidente, il est dangereux d'utiliser les téléphones portables de l'entreprise chinoise Huawei. Ils constituent en effet, très probablement, une gigantesque source de renseignements pour les services d'espionnage du gouvernement chinois. La captation de ces renseignements semble avoir déjà permis à la Chine de voler des technologies occidentales. Plusieurs États démocratiques ont déjà exprimé leur inquiétude à ce sujet, comme le Canada, l'Australie, la Pologne et la Belgique.

Quant à la République tchèque, elle vient de l'exclure d'un appel d'offres. L'Union européenne ne peut plus rester inerte un Commissaire européen, Andrus Ansip, l'a déjà mise en garde contre cette entreprise chinoise. Il faut maintenant agir. J'attends du Parlement européen qu'il diligente une enquête et du Conseil européen qu'il recommande aux États membres de l'Union de prendre immédiatement leurs précautions.